Ce texte permet aussi semble t il de restreindre le droit à l'avortement en Hongrie en indiquant je cite que la vie du fœtus sera protégé depuis sa conception.

Alors que l'Union européenne érige en valeurs fondamentales communes le progrès et l'égalité des genres, il serait surprenant que ces fonds européens soient mêlés à une telle campagne. Je veux donc saisir l'occasion de ce débat pour interroger la Commission sur sa validation du financement de cette campagne par le programme PROGRESS.